Sprawozdanie przygotowane przez panią Gurmai ma na celu przeanalizowanie sytuacji prawidłowego wdrożenia i stosowanie dyrektywy 113. Ponieważ Komisja Europejska wciąż nie dostarczyła danych na ten temat z poszczególnych państw członkowskich, co miała uczynić pierwotnie do końca 2010 roku, można sobie wyobrazić, że zawarte w sprawozdaniu informacje nie przedstawiają całościowo sytuacji. Dodatkowo wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2013 roku doprowadził do niepewności prawnej w sektorze ubezpieczeń społecznych, której nawet opublikowane w grudniu 2011 roku wytyczne Komisji Europejskiej nie były w stanie do końca rozwiać. Sektor ubezpieczeń stanął przed potrzebą opracowania systemu oszacowywania osobistego ryzyka na bazie innych czynników niż płeć. To bardzo ważne, aby te nowe zasady w efekcie końcowym nie doprowadziły do dalszej dyskryminacji i aby każdy, bez względu na to czy jest kobietą czy mężczyzną, ponosił ciężar składek adekwatny do swojej indywidualnej sytuacji. Uważam, że postulaty zawarte w tym sprawozdaniu są słuszne i mam nadzieję, że Komisja Europejska weźmie je pod uwagę. Szczególnie zapisy wzywające do rewizji funkcjonowania i efektywności organów równościowych w poszczególnych państwach członkowskich, które mają stać na straży przestrzegania zasady niedyskryminacji kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług zasługują na wyróżnienie. Wezwanie do wyjaśnienia wątpliwości legislacyjnych poprzez przedstawienie jednolitej i powszechnie obowiązującej wykładni oraz przepisów wykonawczych dla sektora ubezpieczeń na bazie wyroku Trybunału to nie mniej istotny elementy.

Kończąc chciałam bardzo serdecznie podziękować pani poseł Gurmai za bardzo przyjemną i wzorcową współpracę.